U moet óók een stap zetten en laten we laten zien dat het Parlement ook op dat punt daadkracht kan tonen.

Ik maak me zorgen als ik de discussie tussen de ministers zie, waar de nationale belangen lijken te overheersen. Het Parlement heeft een ambitieuze positie. Wij zijn klaar voor de onderhandelingen, en daar zullen we stevig op inzetten.